Wir reden über die Zukunft der Mobilität. Ich möchte heute aber mal ein Thema ansprechen, das die Bürger Europas ganz aktuell interessiert und zu dem ich in den letzten Monaten unzählige Fragen von meinen Wählern bekommen habe. Das ist das Thema der Umweltplaketten. Wir erleben, dass viele Städte in Europa, in der Europäischen Union eigene Systeme einführen. In Straßburg haben wir das beispielsweise. Wer, so wie ich, jedesmal zur Straßburgwoche mit dem Auto fährt, musste dort eine Plakette beantragen.

Viele Bürger haben die Befürchtung, dass, wenn sie in Städte hineinfahren, sie dann empfindliche Strafen bekommen, wenn sie sich nicht registriert haben. Auch die Registrierung ist nicht immer ganz einfach.